Madame la Présidente, la liberté d'expression va mal.

L'Europe est même la zone géographique qui a connu la plus forte dégradation de son indice global. D'un point de vue mondial, une centaine de journalistes ont perdu la vie en 2016, près de 350 d'entre eux sont emprisonnés, un tiers pour la seule Turquie, un autre tiers pour la Chine, l'Iran et l'Égypte, lequel est particulièrement symbolique de cette détérioration. Une cinquantaine de journalistes sont également pris en otage, principalement au Moyen Orient, zone la plus dangereuse du monde. On peut aussi parler des coupures d'internet avant les élections ou lors des mouvements sociaux et là, c'est le continent africain qui semble avoir la palme de la régression ou encore de la répression des blogueurs.

Dire, c'est bien, consulter la société civile aussi, mais c'est encore mieux quand la mise en pratique touche l'ensemble des partenaires de l'Union européenne, quels qu'ils soient.